málshefjandi er háttvirtur þingmaður höskuldur þórhallsson hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund